Herr Präsident! Zuerst möchte ich mich beim Kommissar Hahn bedanken, dass er als ehemaliger Wirtschafts und Innovationsminister hier eine neue Debatte startet, die zum Wachstum in Europa einen großen Beitrag leisten kann.

Wir sollten also darüber nachdenken, wie wir gerade die kleinen und mittleren Unternehmen dazu befähigen, neue Arbeitnehmer einzustellen und dementsprechend aktiv auf den internationalen Exportmärkten zu werden. Aber auch die Forschungsinfrastruktur ist ein wichtiges Anliegen, genauso wie die Infrastruktur im Verkehrsbereich.